Das ist nicht der Punkt, der hier verhandelt werden kann. Wir müssen hingegen sicherstellen und das ist die Balance, die wir suchen und die wir noch nicht gefunden haben wie Produzenten von kreativen Inhalten, deren Werke im Internet auftauchen, angemessen entschädigt werden können? Dafür brauchen wir ein neues Modell.